Señor presidente, solo un minuto para informar al Pleno de que el informe que vamos a votar, señorías, responde al debate que el señor Juncker nos planteó hace dos años, cuando nos propuso una serie de escenarios sobre el futuro de Europa. La respuesta del Parlamento Europeo a ese debate está en gran parte en este informe, que también recoge las aportaciones que han hecho los jefes de Estado y de Gobierno que han comparecido ante esta Cámara. Yo quiero aprovechar para agradecer al presidente Tajani una iniciativa que fue muy acertada para este Parlamento, y quiero señalarles que quiero dar también las gracias a Elmar Brok, a Maite Pagazaurtundúa, a Pascal Durand, a Barbara Spinelli y a Fabio Castaldo, que han sido compañeros de este informe. Y simplemente, señorías, quería decir que, si hay un resumen para lo que vamos a aprobar hoy aquí, es que Europa tiene que hacer juntos lo que solo podemos hacer juntos. La idea es una línea gruesa de mayor y de mejor integración para el futuro de Europa.